Signor Presidente, condividiamo la relazione del collega Buzek a sostegno del completamento del mercato interno dell'energia attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e la piena armonizzazione delle regole di funzionamento dei mercati, una sfida necessaria per sostenere in maniera appropriata la transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio. Ci dispiace però constatare che l'Unione non sia ancora pronta alla piena realizzazione del mercato energetico interno, data la lentezza degli Stati membri nell'adeguare la legislazione nazionale e nel creare mercati concorrenziali. Riteniamo che questo Parlamento debba impegnarsi affinché si possano garantire ai nostri cittadini e alle nostre imprese sistemi energetici certi e a basso costo, in un mondo globalizzato dove siamo costretti a dipendere da Stati terzi e spesse volte a subire veri e propri ricatti.